Tam so me opozorili, da, seveda, je še zelo daleč od enakopravnosti invalidov v družbi, da si želijo, da bi bili bolj slišani. Čeprav lahko rečem, da je Slovenija to področje kar dobro uredila. Prav tako so invalidi poudarili, da se soočajo z različnimi oblikami diskriminacije, ne samo v družbi kot taki, ampak predvsem so opozorili na diskriminacijo, še vedno prisotno na trgu dela. Poleg predlogov, ki so tukaj navedeni v poročilu, ki bodo osebam s posebnimi potrebami zagotovo pomagali pri neodvisnosti v življenju, pa menim, da je bistvenega pomena, da v čim krajšem času sprejmemo tudi akt o dostopnosti.